Y sí, representamos también a los ciudadanos húngaros cuando nos preocupamos de la separación de poderes, de la calidad de la democracia y del respeto de la ley en cada uno de los Estados miembros, también en